Beides schließt sich nicht aus, sondern ergänzt sich gute Kontakte mit China, aber klares Eintreten für Religionsfreiheit und für Menschenrechte. Wenn in dieser Woche in München mehrere Wohnungen von der Polizei bei einer Razzia durchsucht wurden, wobei chinesische Agenten festgenommen wurden, die nichts anderes tun, als Uiguren zu terrorisieren und zu bespitzeln, dann zeigt das, mit welchen Methoden China arbeitet. Diese Methoden können wir nicht akzeptieren.